Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, la protezione dei consumatori e la sana concorrenza sono principi fondamentali ed essi devono essere rispettati, anche quando si parla di aviazione e di biglietti aerei. La distribuzione e il marketing sono sempre più digitali e la quantità di informazioni disponibile rende difficile per l'utente comparare prezzi e offerte. Sappiamo che alcune compagnie aeree applicano rincari di 16 euro se il biglietto non è acquistato direttamente dal loro sito o dal loro centro prenotazioni e ciò causa discriminazione e aumenti indiretti delle tariffe.

che tutela gli utenti dagli abusi nella distribuzione dei biglietti aerei. C'è quindi un'opportunità d'oro di rafforzare le regole esistenti per far sì che i consumatori possano fare scelte informate basate su dati attendibili.